Das ist ein wichtiger Durchbruch, für den meine Fraktion lange gearbeitet hat. Vergessen wir aber nicht Diese Gesetzgebung zielt vor allem und mit Druck auf unser Verhältnis zu China. Die Gesetzgebung, welche die Modernisierung der Handelsschutzinstrumente und aus unserer Sicht eben auch Umwelt und Sozialstandards generell regeln soll, hängt seit Jahren in Verhandlungen fest.

Man wollte die politische Integration und die ganz großen Geschäfte auf dem Marktplatz China und stimmte deshalb zu, China ab 2017 wie eine Marktwirtschaft zu behandeln.

Anstelle einer Liste mit Ländern, die nicht als Marktwirtschaft betrachtet werden, führt die EU Kommission jetzt Länderberichte ein so weit, so gut. Bislang gibt es aber nur einen solchen Bericht, quasi eine lex China. Ich konnte dieses geheime Dokument vorab lesen. Es ist ein marktwirtschaftlicher Purismus in Reinform, der jedes staatliche Eingreifen, jede politische regulatorische Weichenstellung als Störung des Marktes einstuft. Wenn das bei der WTO durchkommt, kann auch jede industriepolitische Maßnahme in einem EU Mitgliedstaat künftig verklagt werden. Dem können wir nicht zustimmen.